Spoštovani podpredsednik, spoštovani poslanec, hvala za to vprašanje. Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, ki ga je Državni zbor sprejel sedemnajstega aprila letos, začel veljati sedemindvajsetega aprila letos, v prvem členu določa, da se vsi pravni upravni izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakon o finančnem poslovanju postopku zaradi insolventnosti in prisilnem poslovanju, v katerem upniki ali upnice izbrisane družbe veljajo terjatve, sodijo zoper družbenike ali družbenice take družbe ali njihove pravne nasledni ke ali naslednice, ki ima na dan uveljavitve tega zakona, še niso končani z dnem uveljavitve tega zakona, prekinejo. Zakon torej določa obvezno zakonsko prekinitev postopka, hkrati pa v drugem stavku določa, da sodišče v tridesetih dneh po uradni dolžnosti izdajo tudi sklep o prekinitvi postopka, ki pa je zgolj deklaratorne narave. Glede na to čas njegove izdaje ne vpliva na pravice družbeniku izbrisane družbe ali njihove pravne naslednike, vsekakor pa se strinjam, da je roke, četudi instrukcijske, treba spoštovati. Čeprav sklepi niso bili izdani v določenem roku, to ne pomeni, da se zakon ni izvajal. Bistveno je, da sodišče v tako ali po tem zakonu prekinjenem postopku ne opravlja več nobenih procesnih dejanj. Poudariti moram, da je Vrhovno sodišče v Sodnikovem informatorju tudi objavilo podatek, da je ta zakon objavljen, in tako še dodatno seznanilo sodnike, da je bil zakon sprejet in začel veljati. Vloga ministra oziroma ministrice za pravosodje v razmerju do sodstva, še posebej pa do izvajanja postopkov v konkretnih primerih, je omejena, to sami dobro veste. Po stopetindvajsetem členu ustave so sodniki pripravljeni sodniške funkcije neodvisni, vezani so na ustavo in zakon. Sama ali Ministrstvo za pravosodje ne morem in ne smemo posegati ali vplivati na odločitve v konkretnih primerih. Lahko pa še povem, da se z vidika izvajanja zakonske ureditve, Ministrstvo za pravosodje prejema med drugim tudi vprašanja državljanov in v zvezi s tem zakonom smo na Ministrstvu za pravosodje prejeli vprašanje glede učinka sklepa o prekinitvi postopka glede opravljenih dejanj v izvršilnem postopku, kar pomeni, da sodišča takšne sklepe izdajajo oziroma so postopki v konkretnih primerih prekinjeni. Žal na Ministrstvu za pravosodje konkretnih številk, še posebej glede na to, da ta zakon ni iz naše resorne pristojnosti, glede izdanih sklepov o ustavitvi postopka nimamo, zato smo zaprosili Vrhovno sodišče Republike Slovenije, da nam te podatke posreduje, če z njimi razpolaga, in vam jim bomo posredovali tudi pisno, ko jih prejmemo. Kot ste pa že sami nakazali vprašanju, je ta pravna problematika povezana s postopkom, ki poteka pred evropskim sodiščem za človekove pravice, ki je štirinajstega drugega dva sedemnajst objavilo sodbo v zadevi Lekić proti Sloveniji, v kateri je ugotovilo, da Republika Slovenija ni kršila Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov. Zadeva je povezana z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij in se nanaša na izbris podjetij iz sodnega registra brez predhodne likvidacije ter na odgovornost družbenikov za dolgove izbrisane družbe. Enako je predhodno ugotovilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije. Na pritožbo pritožnika pa sedaj zadevo obravnava veliki senat ESčP-ja, ki je v mesecu aprilu že izvedel tudi javno obravnavo. Mnenje vlade je bilo do predlaganega zakona odklonilno, prav tako pa je stališče Republike Slovenije v teh postopkih, da človekove pravice pritožniku niso bile kršene. Sprejem tega zakona tako gre za zgolj začasno posega v pravice upnika, ki so prav tako ustavno in pofekcijsko varovane in so posledično lahko tudi predmet postopkov pred temi sodišči. Se pravi, če ponovim, s podatki ministrica ministrstvo ne razpolaga. Ko jih bomo prejeli s strani Vrhovnega sodišča, vam bomo lahko tudi posredovali te podatke, v kolikor sklepov je bilo izdano v predvidenem roko in kako potekajo zadeve sedaj. Hvala.